Señora Presidenta, tenemos un caso que nos puede ayudar a resolver algo que, efectivamente, ha reconocido la Comisión, que ha planteado también el señor Jahr y que vamos a incluir en el informe anual que va a presentar la Comisión de Peticiones en las deliberaciones del año 2010. Es lo siguiente ―nos puede servir el ejemplo de Damüls en los Alpes, también el de los Pirineos― desde que se presenta una queja de unos ciudadanos europeos hasta que se resuelve, muchas veces el tiempo que transcurre es un tiempo que no ayuda a resolver la petición para que no se cree un daño irreversible. Me refiero a la capacidad que tienen muchos Estados para burlar la Directiva europea que obliga a la evaluación de impacto ambiental en obras públicas u obras privadas en zonas muy sensibles del ecosistema europeo, como son, en este caso, los Alpes, o pueden ser los Pirineos, en España. En este caso, una obra que, para burlar la Directiva, se fracciona, se divide, con lo que se impide ese estudio de impacto ambiental. Yo creo, señores de la Comisión, que si ustedes reconocen que, efectivamente, es necesaria una aplicación rigurosa de los estudios de impacto ambiental, tienen que reaccionar más a tiempo, para evitar que las obras se sigan realizando a pesar de los informes que indiquen que esas obras necesitan de un estudio de impacto ambiental previo. Por eso es muy importante que cambiemos el tiempo y que, desde la Comisión de Peticiones y la Comisión Europea, podamos trabajar para que esos tiempos se acorten y los Estados miembros no burlen la necesidad de aplicar esa Directiva de estudio de impacto ambiental.

en mi país, España, ahora mismo tenemos una obra pendiente en los Pirineos, también una estación de esquí, en el valle de Castanesa, y el Estado español va a hacer lo mismo. En este caso, la administración competente de Aragón va a fraccionar la obra para impedir el estudio de impacto ambiental.